Es bedarf doch einer Reihe von Erklärungen auch hier im Plenum noch im Zusammenhang mit missverständlichen Debatten, die in den Fraktionen, in der Konferenz der Ausschussvorsitzenden, aber auch teilweise im Ausschuss geführt worden sind.

Das entscheidet diese Verordnung überhaupt nicht.

10. Auch Artikel 10 betrifft alleine das Verfahren nur das Verfahren und nichts anderes. Die Kommission hat in diesem Zusammenhang nochmals klarstellend erklärt, dass sie selbstverständlich die Absicht hat, im Rahmen des Alignements alle vorhandenen Rechtsakte aus der Vor Lissabon Zeit zu überarbeiten und mit neuen Vorschlägen an beide Gesetzgeber Parlament und Rat heranzutreten.

Das Einzige, was wirklich neu ist, ist das Verfahren im Bereich des Außenhandels. Ich gebe zu, der Kompromiss, den die belgische Präsidentschaft gefunden hat, ist ein bisschen bürokratisch. Das ist keine Frage. Aber das war die einzige mögliche Lösung angesichts von zwei blockierenden Minderheiten, die es im Rat gab.

Man muss auch das abwägen der Berichterstatter hat es genannt was das Parlament ausgehandelt hat.

Das ist ein ganz gewaltiger Schritt nach vorne, auch im Hinblick auf die Parlamentsbeteiligung, und geht über den Vertrag hinaus.

Deswegen unterstütze ich den Bericht so, wie er vorliegt, ohne Änderungsanträge.